U weet dat voor onze fractie een ander Europa belangrijk is, een Europa waar terug geïnvesteerd kan worden in mensen, in banen, in onze economie.

Daarom was het ook zo belangrijk om duurzame ontwikkeling op het hoogste niveau, bij een van de belangrijkste commissarissen op uzelf na natuurlijk te zetten. Duurzame ontwikkeling die te maken heeft met investeren op de juiste plaats, op het juiste moment. Met andere woorden, het energiepakket 2030, met andere woorden, de Lissabon strategie dat zijn belangrijke instrumenten om in duurzaamheid te kunnen investeren.

En wat ons betreft wordt dat opgenomen in de kern van het beleid van de volgende Commissie.